Con questa direttiva dimostriamo con i fatti, finalmente, da che parte stiamo dalla parte degli agricoltori, dei produttori, dei consumatori europei, a sostegno del sud e di regioni come ad esempio la mia, la Sicilia dove l'economia è principalmente agricola e l'agroalimentare conta centinaia di eccellenze che vanno sostenute e tutelate. Da domani sarà possibile farlo, grazie all'efficace lavoro svolto dal nostro vicepresidente De Castro, dalla Commissione e da quanti come me, da sempre, si battono in difesa degli agricoltori e dei piccoli produttori, simbolo del nostro agroalimentare.